Jeżeliby przywrócenie dawnych granic było dobre, to jeszcze lepsze byłoby zrobienie granic między Bawarią a Wirtembergią, między Szampanią a Francją, między Krajem Basków a Hiszpanią.

Musimy wrócić do Europy, odrzucić Unię Europejską, wrócić do Europy.